Pani Przewodnicząca! Największą chorobą Parlamentu Europejskiego jest biegunka legislacyjna. Wypuszczamy z tej Izby ponad pięćset dokumentów rocznie, to znaczy więcej niż jeden dziennie. Nikt w tej Izbie nie jest w stanie tego wszystkiego przeczytać, a tym bardziej nikt nie jest w stanie przeczytać tego poza Parlamentem, bo ludzie jeszcze muszą zarabiać na chleb, a nie czytać wszystko,

Głosowania prowadzone są czasem w tempie krótszym niż dwie sekundy na poprawkę. W praktyce przewodniczący obradom przyznają, że nie patrzą na całą salę, tylko na liderów, którzy siedzą z przodu. Dochodzi więc w rzeczywistości do głosowania w zastępstwie innych posłów, co jest niedopuszczalne, bo mandat posła jest niezbywalny. Nie można przekazać swojego głosu innym ani domniemywać, że wszyscy głosują tak jak cała grupa.

Po przetłumaczeniu na angielski roześlę go wszystkim posłom. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji zostaną one naprawione.